Nous avons bénéficié du fait que les chefs de groupe veuillent porter avec nous un budget ambitieux et, surtout, établir des liens avec la suite, avec ce qui va venir, dans la commission SURE, dans les prochaines perspectives budgétaires parce que, évidemment, le budget 2011 est une chose mais la suite, bien entendu, est autrement plus déterminante.

Ceux qui, au Conseil, critiquent par exemple l'augmentation des crédits de paiement font un mauvais procès à ce budget. Ce sont des engagements du passé, c'est une question de crédibilité quand on paie ce qu'on a dit qu'on paierait, on ne fait que faire ce qu'on doit faire, même si c'est au dessus des crédits de paiement.

Si nous soutiendrons la résolution demain, je pense qu'il y a certaines incohérences dans ce budget et je voudrais en souligner deux qui me paraissent principales. Il y a quelques mois, nous avons, tous ici, voté cette grande résolution sur le programme 2020 dans lequel nous avons décidé de mettre des choses comme par exemple le verdissement de l'économie, le soutien aux énergies renouvelables, les technologies vertes, etc., tout ce qui est générateur d'activité, d'emploi. Et c'est dans cette optique que pour donner du concret à ces intentions, nous avons déposé un amendement afin que, justement, les critères de développement durable sortent du programme LIFE mais aillent dans tous les autres domaines. Je crois que cet amendement sera refusé demain. Je vous invite en tout cas à soutenir notre amendement pour qu'effectivement, les critères de développement durable ne soient pas seulement des mots mais aussi des faits.

C'est déjà ça, dirais je. Mais, surtout, on a voulu prendre cet argent à la politique agricole heureusement qu'on ne l'a pas pris là, mais on l'a pris à la recherche, ce qui n'est pas tellement mieux. Là aussi, je fais référence à ce que nous disait M.

Il nous appelait, en tant qu'Européens, à être leaders sur les énergies renouvelables, à porter avec force de nouvelles énergies et pas celles du passé, pas ces énergies qui rapportent d'abord aux actionnaires, et non aux consommateurs européens ni aux Européens de demain qui vont devoir continuer à gérer la question des déchets. Cette fuite en avant qui coûtera finalement 1,5 milliard d'euros sur ITER est, à mon sens, une grosse erreur, et je pense que nous ne faisons pas ce que nous avons dit que nous ferions dans la résolution 2020. Enfin, pour terminer, quelques hasards du calendrier nous avons aussi la gouvernance économique, la task force du Conseil qui se termine, les propositions de la Commission